No , vlada kot skupščina seveda je že naredila nekaj potez. Glavni ... Glavni problem povsod, kjerkoli trčimo v kakšne težave, so pa kadri. Zagotovo s pravimi kadri na pravih mestih, in ti pravi kadri, ki bodo tudi pripravili ustrezne postopke zato, da se bodo preprečile nezakonitosti, da se bodo preprečile stvari, ki so v škodo tej državi, in, to je moj kratek odgovor. Ker mi lahko napišemo, kar hočemo, če nimamo pravih kadrov, če nimamo sposobnih kadrov, potem je vse zaman. In mislim, da temu področju bo treba posvetiti vso pozornost, ker mi vidimo v javnosti vidimo samo ministre, pa kakšnega državnega sekretarja, ne vidimo pa tistih, ki so zadaj, pa so mogoče najbolj krivi za kakšno stvar, ki so jo ali pa tudi zaradi tega, ker je niso naredili, potem imamo takšne in drugačne težave.